Eine moderne, klimafreundliche Landwirtschaft braucht Standards, die eine nachhaltige Lebensmittelproduktion auf unseren Familienbetrieben in Europa ermöglichen.

In Bezug auf Freihandelsabkommen frage ich mich, ob die Green Deal Diplomatie nun auch auf unsere Handelspartner Anwendung finden wird.

Wo werden die roten, wirklich benötigten Linien gezogen? Wenn wir den Green Deal ernst nehmen, müssen Importe aus Drittstaaten ebenso hohen Umwelt und Klimastandards entsprechen. Da besteht aber mit Blick auf den Mercosur Deal ein berechtigter Zweifel hinsichtlich der Produktionsstandards, der nachhaltigen Produktionsauflagen und des Tierwohls.

Es fehlt mir doch zum Beispiel der Ansatz für eine realistisch umsetzbare Eiweißstrategie.

Jeder Konsument soll sich beim Einkauf für Klimaschutz entscheiden können, indem er zu heimischen Produkten greift. Wir Land und Forstwirte legen größten Wert auf Umwelt und Klimaschutz, das ist unsere Lebensgrundlage.

Als Landwirtin, als Praktikerin aus Österreich, sehr geehrter Kommissar, brauchen wir dafür aber Rahmenbedingungen. Wir brauchen Stabilität, Planbarkeit, praxistaugliche Maßnahmen und eine Abgeltung unserer Dienste für die Allgemeinheit.